Señor presidente, este es un debate propuesto por el grupo de extrema derecha con el título de Lucha contra la inmigración ilegal. Ilegales pueden ser las armas, la violencia, las cosas, pero no las personas. Y si ustedes llaman ilegales a las personas que vienen a buscar una vida mejor a Europa es porque nuestros Gobiernos se han otorgado la potestad de decidir quién puede salvarse o quién debe morir, negándoles la ciudadanía a millones de personas. Son ilegales para que así, cuando interese, se les cierren las puertas y mueran en el Mediterráneo, sean encerrados en un CIE o sean devueltos en caliente en una valla. Son ilegales también para que, cuando interese, se les abran las puertas y puedan ser explotados sexualmente o trabajar en condiciones de semiesclavitud. Pero a quien habría que encerrar en un CIE es a personajes como la señora Le Pen o a todas aquellas personas que piensan que por haber nacido en Europa o ser blancos tenemos más derecho a comer que el resto. Y el muro lo vamos a construir —claro que sí—, un muro por el que ustedes no pasarán, un muro de solidaridad antifascista.